Aber wenn ich mir überlege, dass Sie sagen, natürlich müssen wir mit Drittstaaten gemeinsam solche Abkommen schließen, dann frage ich mich, wie reagieren Sie denn auf die Anfragen aus Saudi Arabien sicher auch bald aus China die vielleicht in ähnlicher Weise fragen werden, ja wenn die US Amerikaner diese Informationen bekommen, warum bekommen wir sie nicht auch? Warum bekommen wir sie nicht auch legitimiert durch das Europäische Parlament?

Müssen wir jetzt als Europäisches Parlament alles akzeptieren, was Drittstaaten entscheiden?